Madame la Présidente, Madame la Vice présidente, chers collègues, voici quelques années déjà que, vers le mois de mars, nous attirons le regard des citoyens avec le rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne.

Avec une force nouvelle, nous insistons sur le fait que l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de l'Union est loin d'être une réalité. Nous pouvons aisément remarquer que le principe à travail égal, salaire égal n'est toujours pas respecté par tous les États membres. Combattre les stéréotypes et diversifier le choix des formations pour les filles est d'une actualité pertinente.

Les violences faites aux femmes nécessitent tout le soutien de l'Union pour arriver à mettre fin à ce véritable fléau.

Enfin, promouvoir la place des femmes dans les instances de prise de décision, dans les conseils d'administration, les parlements, les partis politiques ou encore les gouvernements, c'est se donner plus de chance d'être efficaces, mais aussi reconnaître que, grâce aux femmes, nous pouvons avoir des politiques, des entreprises et des secteurs sociaux plus performants et plus adéquats. Madame la Commissaire, nous avons pris avec plaisir connaissance de votre rapport. Il est plus qu'utile, il donne un souffle nouveau à l'égalité hommes femmes. Je vous invite à le publier chaque année. Et surtout, nous aimerions que les bonnes pratiques qui y sont clairement identifiées soient popularisées, car je ne crois pas aux sanctions. Elles enlèvent de la valeur à la femme, elles enlèvent de la valeur à notre combat qui est, d'une part, d'encourager les femmes à se lancer dans des carrières qui les amèneront jusqu'au plus haut niveau et, d'autre part, de mettre un terme aux discriminations liées au sexe auxquelles les femmes doivent faire face. Je ne crois pas à la règle du bâton et de la carotte, je crois à la prise de conscience qui génère une volonté politique et l'appropriation d'initiatives qui visent à améliorer la condition de la femme à tous les niveaux. Donc, oui, changeons de rythme, donnons nous les moyens, surtout que les textes existent.